Herr Präsident! Sehr geehrter Kollege Jadot! Teilen Sie meinen Eindruck, dass sich bisher alle vier Redner der vier großen Fraktionen hier im Haus dafür ausgesprochen haben, dass die Kommission das Verfahren dringend beschleunigen sollte, und teilen Sie meinen Eindruck, dass wir wirklich sicherstellen sollten, dass diese Botschaft bei der Kommission auch ohne Entschließung heute ankommt?